Deuxième question est ce qu'il faut assassiner un journaliste pour prouver qu'il n'y a pas de liberté dans les médias?